ég mæli fyrir nefndaráliti frá iðnaðarnefnd um frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú og þá auðvitað með síðari breytingum en þetta mál virðulegi forseti felur það í sér að það er lagt til að framkvæmd ákvarðana raforkulaga varðandi aðgreiningu samkeppnis og sérleyfisþátta verði frestað til fyrsta janúar tvö þúsund og tíu

og með þessu frumvarpi er ætlað að breyta því það er lengja þetta um hálft ár til fyrsta janúar næstkomandi en í kjölfar þessara lagabreytinga átti sér stað núna fyrsta janúar tvö þúsund og níu þetta snertir aðallega tvö fyrirtæki virðulegi forseti þá átti sér stað fyrsta janúar síðastliðnum formleg uppskipting hitaveitu suðurnesja í h f orka og h f veitur og h f orka sem annast virkjanir og raforkusölu og h f veitur sem annast veitustarfsemi fyrirtækisins en það kom fram á fundi nefndarinnar að þeirri uppskiptingu væri ekki að fullu lokið hjá hitaveitu suðurnesja en þó var hugsanlegt að því gæti verið lokið fyrir fyrsta júlí þó svo væri ekki orðið nú en orkuveita reykjavíkur óskaði eftir því með bréfi tuttugasta febrúar síðastliðinn að iðnaðarráðherra flytti frumvarp til laga um frestun á gildistöku breytingar á þessu ákvæði og það var vegna þess að orkuveita reykjavíkur taldi það varhugavert að skipta fyrirtækinu upp meðal annars með vísan til þess að frá því að lögin um breytingu á þessum lögum á auðlinda og orkusviði frá því síðastliðið vor tóku gildi þá höfðu orðið verulegar breytingar á fjárhagsstöðuumhverfi orkufyrirtækjanna gengi íslensku krónunnar hafði veikst og erlendar skuldir orkuveitu reykjavíkur höfðu hækkað mikið og eiginfjárhlutfall lækkað milli áranna tvö þúsund og átta og tvö þúsund og níu þá telur orkuveita reykjavíkur að breytingar á rekstrarumhverfi hennar áður en fjármögnun er lokið kunni að tefja fyrir gerð lánasamninga virðulegi forseti nefndin telur ljóst að í ljósi þeirra aðstæðna sem nú eru á fjármálamörkuðum og viðkvæmrar stöðu orkufyrirtækjanna varðandi fjármögnun að það sé eðlilegt að fresta tímabundið þessari framkvæmd og veita aukið svigrúm til að aðskilja þessa sérleyfis og samkeppnisþætti

til fyrsta janúar árið tvö þúsund og tíu og nefndin er algerlega einróma í sinni afstöðu til þess að þetta mál og þetta frumvarp verði samþykkt undir það rita háttvirtir þingmenn iðnaðarnefndar katrín júlíusdóttir sú er hér stendur álfheiður ingadóttir eygló harðardóttir helgi hjörvar herdís þórðardóttir kristján þór júlíusson björk guðjónsdóttir björk guðjónsdóttir og grétar mar jónsson